La crisis nos ha obligado a ponerlos en marcha. El Tratado, por las mismas razones, introdujo una tímida referencia a los poderes locales y regionales muy alejada de lo que son y merecen. Este informe recuerda que las políticas europeas y sus fondos funcionan mejor, generan más innovación, empleo y desarrollo e implican más y mejor a las personas y sus iniciativas empresariales cuando se planifican y coordinan con municipios y regiones. En el País Vasco hemos vivido esa experiencia, y en el informe se cita uno de sus símbolos, la transformación de Bilbao. Es urgente, por ello, que las instituciones europeas integren que las regiones, las comunidades naturales, las unidades eficientes con identidad económica, sin encaje ahora en la arquitectura institucional, lejos de ser un problema son una excelente oportunidad. Han demostrado que ayudan a generar desarrollo y construyen así Europa de abajo hacia arriba, cerca de las esperanzas, las necesidades, el bienestar y las iniciativas de la ciudadanía.